Evropski parlament prvič s tako enotnim glasom priznava velik napredek Srbije in Kosova. Dogovor o normalizaciji odnosov je dokaz, da je Unija za obe državi pomembnejši cilj kot populistična in nacionalistična retorika. Začetek pogajanj s Srbijo bo odprl novo poglavje, ki bo zahtevalo velike napore vladavina prava, boj proti korupciji, varovanje človekovih pravic, svoboda medijev tu bo delo najtežje. Varovanje meja državljani Srbije ne smejo kršiti pravil brezvizumskega potovanja. To bo preveč resno ogrozilo vse, ki danes uživajo ugodnosti brezvizumskega režima. Storiti pa moramo tudi vse, da v brezvizumski režim čim prej vstopi še Kosovo. V Evropskem parlamentu stalno spodbujamo evropsko perspektivo zahodnega Balkana. Želim, da bi tudi grško predsedstvo širitvi deset let po vrhu v Solunu dalo nov zagon. To bi bil uspeh za vse, za Evropo, ki bo le združena uspela.